Spoštovani prisotni. Komisija za nadzor obveščevalno-varnostnih služb si je za eno od svojih prioritet v novem mandatu zadala konstruktivno sodelovanje z vsemi deležniki na področju zagotavljanja nacionalne varnosti, komisija je zato vlado že septembra zaprosila za pisno sporočilo o razmerah v nacionalnovarnostnem sistemu. Na podlagi vladnega poročila je komisija pristopila k oblikovanju vsebinskih priporočil za okrepitev varnosti v Republiki Sloveniji. Priporočila temeljijo na oceni varnostnih tveganj, ki jih predstavljajo domači in mednarodni trendi, kot so porast migracij kibernetskih napadov in podobno. Zavedamo se pomanjkljivosti in težav, s katerimi se obveščevalni in varnostni organi srečujejo pri zagotavljanju čim višje ravni varnosti v Republiki Sloveniji, zato podpiramo sam namen in cilje priporočila, saj vemo, da so nastajali dobronamerno v skrbi za našo skupno varno prihodnost, vendar pa v poslanski skupini Stranke modernega centra obžalujemo, da je razprava o nacionalnovarnostnih vidikih in tveganjih po nepotrebnem dobila ideološke predznake takoj, ko so bili kot potencialno varnostno tvegani opredeljeni tako široki pojmi, kot so na primer migracije, svoboda govora ali širjenje svobodnega govora, sovražnega govora, ali celo negativni demografski trendi. Menimo, da je varnostna problematika izjemno pomembna strokovna in državotvorna tema, ki v po okviru katere ni prostora za politizacijo in ideologijo nobene vrste, zato priporočila ne moremo podpreti, opozarjamo pa, da je strokovnih javnih razprav na temo varnosti premalo, saj večinoma potekajo za zaprtimi vrati, tako je današnja seja po dolgem času nova priložnost za več kot koristno izmenjavo mnenj na parlamentarni ravni, seveda če bo ostala znotraj vsebinskih okvirov. Naj poudarim, nacionalna varnost je širok pojem, zato ni mogoče reči, da je komisija pri pripravi svojih priporočil formalno prekoračila svoje pristojnosti, dejstvo je, da Republika Slovenija sodi med najbolj varne države na svetu, podatki kažejo nizko stopnjo ogroženosti prebivalstva in pričakujemo seveda, da tako tudi ostane, vsi subjekti nacionalnovarnostnega sistema v državi torej delujejo dobro in zagotavljajo visoko stopnjo varnosti, vendar pa vedno ostajajo možnosti za izboljšave. Že prejšnja vlada je pomenu nacionalne varnosti namenila veliko pozornosti tudi na zakonski ravni, tako je bil na primer ustrezno noveliran zakon o policiji, sprejeta pa sta sta bila tudi nova zakona o kritični infrastrukturi in o o informacijski varnosti. Prav tako je bil v okviru projekta vladne projektne pisarne vzpostavljen sistem kriznega upravljanja in vodenja. K odpravi nadaljnjih sistemskih pomanjkljivosti pa je že pristopila tudi aktualna vlada, tako je že v pripravi nova resolucija o strategiji nacionalne varnosti Republike Slovenije. Sistem nacionalne varnosti je namreč potrebno nenehno prilagajati varnostnim izzivom okolja in časa, v predlogu prenovljene resolucije je razbrati, da bi Sova v prihodnje lahko dobila okrepljena pooblastila, usmerjena v zgodnje odkrivanje nasilnega ekstremizma, s ciljem pomoči policiji pri preiskovanju tovrstnih zadev in bi lahko zbirala podatke tudi o slovenskih državljanih. Poslanski skupini SMC pri tem opozarjamo, da gre za zelo občutljivo tematiko, ki terja zelo premišljen in nujno tudi uravnotežen pristop. Ob povečevanju pooblastil obveščevalnim službam je potrebno vzporedno in nemudoma zagotoviti enakovredne nadzorstvene ukrepe tako na politično-parlamentarni kot tudi na strokovni ravni, morda po vzoru Nemčije, ki ima za to na primer stalnega neodvisnega varnostnega pooblaščenca. Zavedati se je potrebno, da več pooblastil obveščevalcem nujno pomeni hkrati tudi več nadzora nad njimi, še pred tem pa je treba opraviti več strokovne razprave, kako učinkovito na novo urediti to področje, saj svoboda posameznika dragocena civilizacijska in z ustavo varovana pravica. Hvala lepa. Hvala lepa. Primož Siter bo predstavil ...